Fără îndoială, atât statele membre, cât și regiunile trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind emisiile scăzute de carbon până în

Încurajarea unor noi forme de investiții, astfel încât să faciliteze tranziția modală către moduri de transport mai ecologice și să reducă nevoia de transport, așa cum propune raportul, va avea de înfruntat situații regionale specifice. Lipsa infrastructurii adecvate, mai ales în regiunile sărace în care utilizarea IT este redusă, va genera o serie de probleme de accesibilitate. Este nevoie ca schimbarea culturală să fie susținută de măsuri care să nu afecteze viața de zi cu zi a cetățenilor și, mai ales, locurile de muncă ale acestora.